Je dôležité, a som rád, že sa s tým zaoberáme, rozprávať aj o tom, aby všetci ľudia mali na princípe equity, rovnakého prístupu, prístup aj k sociálnym, ale aj k zdravotníckym službám. Preto je dobré, že na tomto pléne budeme hovoriť aj o liekoch a prístupe ku liekom aj starej generácie. Treba jednoducho prinášať viac života k rokom, nielen viac rokov k životu a predlžovať život, ten život musí byť aj kvalitný.

Je veľmi dôležité, aby ľudia v starobe, a to musíme zabezpečiť, neboli jednoducho sami, aby mali pri sebe svojich najbližších, ale aj ostatných ľudí dobrej vôle, dobrovoľníkov, ktorí zamedzia, aby neboli osamelí, lebo keď je niekto osamelý, vtedy žiada eutanáziu, keď je neosamelý, nikdy ho to ani len nenapadne.